Frau Präsidentin! Ich möchte gern an Herrn Kommissar Oettinger gerichtet zwei Punkte aufgreifen, die von Kollegen vorhin in der Diskussion schon angesprochen wurden. Zunächst hat Kollege Turmes ja sehr eindringlich auf die Frage der Berechenbarkeit der Gasnachfrage hingewiesen. Wir betrachten unter der Überschrift Gasversorgung das Thema ja einseitig. Herr Oettinger, ich möchte Sie fragen, wie Sie nach vorne blickend diesen zweiten elementaren Blickwinkel in die Strategie einbeziehen möchten. Und zweitens, anknüpfend an eine Bemerkung von Herrn Kollegen Swoboda, möchte ich diesen Gedanken der Energiegemeinschaft in der Europäischen Union noch einmal aufgreifen.

Ist das für Sie ein positives Ziel Ihrer Arbeit, Herr Oettinger?